Vážený pán predseda, vyše desaťročia Komisia navrhuje a Únia prijíma legislatívu týkajúcu sa ochrany spotrebiteľa. Často sa stáva, že nejaká legislatíva nie je dodržiavaná, Komisia navrhne novú namiesto toho, aby vymáhala dodržiavanie tej existujúcej legislatívy.

Výsledok je aj, že prehnanou ochranou spotrebiteľa robíme z neho nesvojprávnu ovečku. To sa týka možno členských štátov a ich legislatívy viac ako Únie.

Komisia ich má príliš veľa a niektoré z nich sú aj protichodné. Legislatíva na ochranu spotrebiteľa mnohokrát zbytočne komplikuje život podnikateľom, pričom zlepšovanie podnikateľského prostredia je takisto jednou z deklarovaných priorít Únie. Podnikatelia sa potom v zákonoch často nevyznajú, vyznať nedokážu a právna istota je nízka. Tým trpia ale aj samotní spotrebitelia. Zároveň chápem, že v oblasti elektronického obchodu, ak je cezhraničný, je legislatíva na úrovni Európskej únie potrebná. Oceňujem snahu spravodajkyne hľadať a nájsť skutočný a poctivý kompromis. Výsledný návrh podľa môjho názoru má potenciál zlepšiť vymáhanie už dnes existujúcich pravidiel, a to najmä pri cezhraničnom obchode. Chcem veriť, že aj ďalšie zmeny, ako napríklad minimálne právomoci národných obchodných inšpekcií, pomôžu vymáhať existujúce zákony. Avšak je ilúzia si myslieť, že zákonmi dokážeme spotrebiteľa ochrániť dokonale. V prvom rade sa musí chrániť on sám, a preto by bolo veľmi dobré, keby v oblasti legislatívy ochrany spotrebiteľa Únia teraz niekoľko rokov nekonala a venovala sa zlepšovaniu podnikateľského prostredia.